Fondamentale è quindi la cooperazione comunitaria nel settore della protezione civile. Il meccanismo dell'Unione segna davvero un importante progresso nella collaborazione in materia di protezione civile e andrà a sostenere, coordinare e integrare le azioni degli Stati membri per una più efficace e tempestiva prevenzione e per una risposta immediata in caso di catastrofi. Ritengo tuttavia fondamentale completare le misure contro i rischi idrogeologici mediante la revisione del patto di stabilità, per scorporare dai parametri e dai vincoli del patto tutti gli interventi volti alla difesa del suolo e alla messa in sicurezza di scuole e di edifici pubblici.